Señora presidenta, yo he estado aquí a las tres de la tarde. He pedido el turno de palabra a las tres de la tarde. Le puedo asegurar que muchos de los que estaban aquí, que han intervenido en el turno de catch the eye no estaban.

Yo soy miembro de la Comisión de Comercio Internacional.